Ich bedanke mich zunächst bei Sophie Auconie, die in diesem Bereich sehr viel Arbeit geleistet hat.

Für uns ist wichtig, dass der Verbraucherschutz oberste Priorität hat.

Gleichzeitig haben aber gerade unsere Landwirte deutlich gemacht, dass wir auch bei Importen noch stärker darauf achten müssen, dass Regeln, die wir gemeinsam gesetzt haben, auch eingehalten werden. Wir wollen keine unnötige Bürokratie. Das ist jetzt die Kunst, herauszufinden, wo der maximale Verbraucherschutz möglich ist, ohne dass wir unnötige Bürokratie haben. Deswegen haben wir nach intensiven Diskussionen innerhalb der Fraktion noch mal eine Präzisierung zu Artikel 1 Nummer 14 eingebracht, der vorsieht, dass demnächst im Rahmen der Lebensmittelkennzeichnung die Angaben gemacht werden können, die bisher unter die freiwillige Kennzeichnung in diesem Rahmen gefallen sind.

Da müssen alle Seiten flexibel sein, damit wir das gemeinsame Ziel erreichen können. Vielleicht kommen ja auch in den Verhandlungen mit dem Ministerrat noch neue Erkenntnisse, die wir dann auch einfließen lassen sollten in das endgültige Ergebnis.